virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um samkeppnisstöðu fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga flutningsmenn eru auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn birgir ármannsson sigurður kári kristjánsson ólöf nordal ragnheiður ríkharðsdóttir arnbjörg sveinsdóttir guðfinna s bjarnadóttir ármann krónu ólafsson kristján þór júlíusson og björk guðjónsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela viðskiptaráðherra að gera athugun á því hvort og á hvaða sviðum fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga eru í samkeppni gagnvart einkaaðilum svo og að hve miklu leyti þessi fyrirtæki hafi eflt samkeppnisstöðu sína gagnvart einkafyrirtækjum á undanförnum árum viðskiptaráðherra er jafnframt falið að gera athugun á því í hversu miklum mæli stofnanir og fyrirtæki hins opinbera sinna verkefnum sem sérhæfðir aðilar í atvinnulífinu gætu leyst með hagkvæmari hætti athugunin skal einnig beinast að því að skoða reynslu sem þegar hefur fengist af einkarekstri og einkaframkvæmd við verklegar framkvæmdir eða veitingu lögboðinnar þjónustu ríkis og sveitarfélaga hér á landi viðskiptaráðherra er falið að koma með tillögur um hvernig unnt sé á markvissan og skilvirkan hátt að draga úr núverandi samkeppnisrekstri opinberra aðila ráðherra skili alþingi skýrslu um málið fyrir fyrsta apríl tvö þúsund og níu tillaga sambærilegs efnis var áður flutt á hundrað þrítugasta og fyrstu hundrað þrítugasta og öðrum og hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi var hún send til umsagnar margra aðila á hundrað þrítugasta og öðrum og hundrað þrítugasta og fimmta þingi og fékk hún almennt jákvæðar viðtökur á hundrað þrítugasta og fimmta þingi var tillagan afgreidd af meiri hluta viðskiptanefndar til síðari umræðu en hlaut ekki breyst nokkuð frá því sem áður var meðal annars var tekið mið af ábendingum háttvirtur viðskiptanefndar í nefndaráliti hennar til síðari umræðu greinargerðin með þingsályktunartillögunni stendur fyrir sínu og vil ég tæpa á nokkrum atriðum í henni á síðustu tveimur áratugum hefur ríkið markvisst dregið sig út úr samkeppnisrekstri á ýmsum sviðum má þar til dæmis nefna að ekki eru mörg ár síðan að

báru mörg hver heiti með viðskeyti ríkisins í nafninu fyrirtæki sem í dag þykir fráleitt að séu hluti af ríkisrekstri hluti af almannaþjónustu í þeim mæli sem við köllum almannaþjónustu sem á að vera á höndum ríkisins bankastarfsemi var einnig rekin í nafni ríkisins um áratugaskeið en hefur við þær aðstæður sem nú ríkja í heiminum sem hafa haft afdrifarík áhrif hér á landi sem öllum er kunnugt um tímabundið verið tekin í ríkisrekstur á hinn bóginn hefur fjölgað þeim stofnunum ríkisins sem sinna stjórnsýsluverkefnum og öðrum samfélagslegum verkefnum sem talið er eðlilegt að séu fjármögnuð af ríkinu oft eru stofnanir settar á laggirnar til að sinna afmörkuðum verkefnum sem síðan vinda upp á sig og aukast að umfangi með tilheyrandi auknum kostnaði til þessara stofnana eru ráðnir vel menntaðir og metnaðarfullir starfsmenn með víðtæka yfirsýn á þeim vettvangi sem þeir starfa af þeim sökum og jafnvel einnig vegna kröfu um sértekjur viðkomandi stofnana sjá þeir ákveðin tækifæri í því að útvíkka starfsemi stofnunarinnar sem getur kallað á fleira starfsfólk aukin umsvif og aukið fjármagn til reksturs viðkomandi stofnunar rekstur á vegum ríkis og sveitarfélaga hefur sökum umfangs síns mikil áhrif á starfsumhverfi og starfsmöguleika fyrirtækja í landinu þegar opinber stofnun færir út starfsemi sína ýmist vegna aukinna skyldna sem sett eru á starfsemina rúmrar skilgreiningar á þeim lögum sem hún starfar eftir eða af eigin hvötum er veruleg hætta á að hún fari að rekast í horn starfsemi sem einkaaðilar hafa markað sér bás með þessum orðum mínum er ég ekki að setja þetta í neikvætt samhengi við slíkar aðstæður er opinber stofnun viljandi eða óviljandi komin í beina samkeppni við einkaaðila og farin að þrengja að starfsskilyrðum og vaxtarmöguleikum þeirra allmörg dæmi eru um að ríkisstofnanir undirbjóði þjónustu einkaaðila bjóði þjónustuna ókeypis undir merkjum tilraunaverkefnis eða taki upp hugmyndir sem kynntar hafa verið fyrir þeim og hrindi þeim í framkvæmd ríkisstofnanirnar gera þetta í krafti þess að þær fá fjármagn til reksturs frá ríkinu og geta niðurgreitt þjónustuna eða alfarið staðið straum af viðkomandi verkefnum með ríkisfé aðrar aðstæður sem blasa við í þessu sambandi er þegar ríkisstofnanir taka ákvörðun um að taka til sín verkefni sem áður voru útvistuð til einkaaðila eða semji við aðra ríkisstofnun um framkvæmd verkefna þótt fjölmargir aðilar á markaði séu tilbúnir til að takast á við verkefnið með samningum við viðkomandi stofnun slíkt er í ósamræmi við yfirlýsta stefnu ríkisins um framkvæmd innkaupa á vegum þess eins og hún birtist í riti fjármálaráðuneytisins innkaupastefna ríkisins hagkvæmni samkeppni ábyrgð og gagnsæi frá nóvember tvö þúsund og tvö markmið hennar er að fela einkaaðilum tiltekin verkefni til dæmis með útboðum til að auka hagræðingu auka fjölbreytni í þjónustu byggja upp þekkingu í samfélaginu og efla samkeppni á markaði í formála þess rits leggur fjármálaráðherra áherslu á að innkaupastefnan nái einnig til útboða á verkefnum eða rekstrarþátta sem nú eru hluti af ríkisrekstri aukið samstarf ríkis og einkaaðila hefur þann eftirsóknarverða tilgang að auka hagkvæmni í rekstri ríkisins og efla samkeppni í einkageiranum þannig getur ríkið dregið sig út úr starfsemi sem unnt er að vinna á betri og hagkvæmari hátt hjá fyrirtækjum sem starfa á opnum samkeppnismarkaði með slíku samstarfi verður ríkið í hlutverki upplýsts og krefjandi kaupanda þar sem aukin áhersla er lögð á árangur og góða nýtingu fjármagns ávinningur af þessari aðferðafræði felst í því að með því að tiltekin starfsemi flytjist til einkaaðila frá opinberum stofnunum eykst samkeppni um opinber verkefni og kaupendahópur fyrirtækjanna stækkar þeim eru jafnframt sköpuð betri starfsskilyrði með því að færa þeim stór og krefjandi verkefni jafnframt verður til ný þekking innan fyrirtækjanna sem styrkir stoðir þeirra til frekari afurðasköpunar í greinargerð með þingsályktunartillögunni eru tekin nokkur dæmi þar sem opinber fyrirtæki eru eða hafa verið í beinni samkeppni við einkafyrirtæki ég vil hér í ræðu minni nefna eitt þessara dæma sem varða ríkisfyrirtækið íslandspóst íslandspóstur er hlutafélag í eigu ríkisins það hefur nú endurskilgreint hlutverk sitt til að takast á við verkefni á samkeppnismarkaði í þeim tilgangi hefur fyrirtækið ráðist í byggingu tíu pósthúsa á landsbyggðinni sem eru sérhönnuð með þarfir flutningafyrirtækis í huga og miklar endurbætur hafa verið gerðar á sex öðrum í sama tilgangi en kostnaður hefur verið áætlaður um einn milljarður króna

jafnframt hefur íslandspóstur hafið sölu á ritföngum í útibúum sínum í samkeppni við einkaaðila hagsmunaaðilar í flutningaþjónustu hafa á hinn bóginn bent á að umsvif ríkisfyrirtækisins og uppbygging í þá veru sem að framan er lýst sé langt umfram það sem eðlilegt getur talist þegar litið er til lögbundins hlutverks þess í almannaþjónustu og að með þessu sé skattfé almennings notað til að niðurgreiða samkeppni í landinu á þessum sviðum viðskiptaráð hefur í yfirlýsingu mælt með því að fyrirtækið verði selt og að skilgreining fyrirtækisins á hlutverki sínu sé langt umfram þjónustuþætti sem með réttu ættu að heyra undir hið opinbera í þessu sambandi vil ég lesa úr bréfi sem mér var sent frá kjósanda á vesturlandi sem lýsti áhrifum útvíkkunar af starfsemi íslandspósts á eigin fyrirtæki bóka og ritfangaverslun sem hún hefur rekið um langt skeið bréfið fékk ég frá dagbjörtu höskuldsdóttur í stykkishólmi níunda nóvember á síðasta ári og hef ég fengið leyfi hennar til að vísa í það hún segir með leyfi forseta ég hef síðan nítján hundruð níutíu og fjögur rekið bóka og ritfangaverslun í stykkishólmi í húsi þar sem hefur verið rekin verslun síðan nítján hundruð þrjátíu og sjö reyndar er það svo að ýmislegt annað er og hefur verið selt í búðinni en bækur og ritföng en bækur og ritföng hafa ávallt verið það sem lögð hefur verið höfuðáhersla á það voru jón eyjólfsson faðir eyjólfs konráðs jónssonar og kona hans sesselja sem hér var skólastjóri og kennari sem stofnuðu verslunina á sínum tíma það hefur örugglega aldrei verið létt að reka verslun í litlu þorpi úti á landi en ekki hefur það orðið auðveldara með árunum góðærið í verslun hefur ekki skilað sér í rekstri þessara smáfyrirtækja en það hefur verið markmiðið að halda úti bóksölu allt árið og hafa talsvert breitt vöruúrval í þeim vöruflokkum sem í versluninni eru þá kem ég að ástæðu bréfaskrifa minna nú á haustdögum opnaði íslandspóstur glæsilega aðstöðu í nýju húsi hér í bæ þetta er póstdreifingarstöð fyrir snæfellsnesið og um leið póstafgreiðsla hér í bænum öll vinnuaðstaða starfsmanna póstsins hefur stórbatnað og öll aðstaða viðskiptavinanna líka eins og ykkur er kunnugt um er íslandspóstur hlutafélag í fullri eigu ríkisins nú hefur þetta fyrirtæki ákveðið að auka við vöruúrval sitt þar er nú til sölu mikið af alls konar skrifstofuvörum ritföngum tölvuvörum jafnvel föndurvara og geisladiskar og smávægilegt sýnist mér af bókum svo að ekki sé talað um að þeir eru komnir út í samkeppni við ljósmyndastofur og jafnvel prentstofur en það þekki ég ekki vel fyrirtækið bætir ekki við starfsmönnum það notar húsnæði sem það þegar á og það flytur vöruna sjálft hingað auk þess kaupir það vörurnar að mestu frá aðila sem flytur allar sína vöru hingað með íslandspósti nú spyr ég ykkur er þetta eðlilegur viðskiptamáti er það eðlilegt að fyrirtæki í hundrað prósent eigu ríkisins standi í samkeppnisrekstri við einkaaðila og hafi að auki þá aðstöðu sem ég nefndi áðan ég verð að játa að mér mislíkar þetta mjög ég stend frammi fyrir því að endurskoða mjög reksturinn og sé ekki hvernig ég get staðið í svona samkeppni í lok bréfsins segir með leyfi forseta ég veit að sama staðan er til dæmis á húsavík en þar hefur verið rekin bóka og ritfangaverslun sem ég held að sé orðin hundrað ára er ég viss um að forsvarsmenn þeirrar verslunar eru varla ánægðir með þessa

verslun í hennar eigu sem hefur þjónað samfélaginu frá nítján hundruð þrjátíu og sjö virðulegi forseti tilgangur með framlagningu þessarar þingsályktunartillögu er að fá yfirsýn yfir þá starfsemi á vegum ríkis og sveitarfélaga sem er í beinni samkeppni við einkaaðila með slíkar upplýsingar í höndunum er markvisst hægt að stefna að því að ríkið dragi sig út úr starfsemi sem er á samkeppnismarkaði og um leið vekja ríkisstofnanir til vitundar um skaðsemi þess að hamla þróun framsækinnar starfsemi á vegum einkaaðila í tillögu þessari er jafnframt lagt til að skoðað verði hvort lögbundnar skyldur stofnana kalli á sífellt meira umfang þeirra og hvort lagabreytinga sé þörf jafnframt þarf að skoða hvað af lögbundnum verkefnum ríkisstofnana sé hægt að fela einkaaðilum ég er þeirrar skoðunar að einmitt á þeim tímum sem við lifum nú þurfi sérstaklega að hlúa að því að fólk með þrek og þekkingu til að takast á við sjálfstæðan rekstur geti það án þess að starfsemi á vegum ríkisins þrengi þar að á þeim tímum sem við lifum þarf ríkisvaldið að ganga á undan og skapa ný atvinnutækifæri ekki síst að rýmka til svo að sá mikli fjöldi vel menntaðs fólks sem nú er að missa vinnu sína geti komið undir sig fótunum með frumkvöðlastarfi eins og ég nefndi í byrjun ræðu minnar afgreiddi meiri hluti viðskiptanefndar sambærilega tillögu til síðari umræðu í nefndaráliti meiri hlutans segir meðal annars eftirfarandi með leyfi forseta nefndinni bárust á annan tug umsagna um tillöguna sem voru langflestar jákvæðar í garð hennar tilgangurinn með tillöguflutningnum er meðal annars að fá yfirsýn yfir starfsemi á vegum hins opinbera sem er í samkeppni við einkaaðila nefndin telur æskilegt að fá slíka yfirsýn svo dýpka megi umræðu um hlutverk og þátttöku hins opinbera í atvinnulífinu meiri hlutinn tekur undir með alþýðusambandi íslands sem bendir á í umsögn sinni að mikilvægt sé að tryggja ákveðna fjölbreytni í rekstrarformum samfélagsþjónustu og að mikilvægt sé að tryggja að gæði þjónustu verði ávallt fullnægjandi og að allir hafi jafnan aðgang að henni óháð efnahag og félagslegri stöðu í umsögnum má meðal annars finna tillögur um útvíkkun tillögugreinarinnar auk umfjöllunar um einstök svið eða geira sem einkum þykir þörf á að athuga með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem í tillögu þessari felast í því sambandi hefur meðal annars verið minnst á rekstur hins opinbera á eftirliti sem hugsanlega gæti átt heima hjá einkaaðilum ólíkar skattareglur milli opinberra aðila og einkaaðila kaup opinberra aðila á utanaðkomandi sérfræðiaðstoð kaup opinberra aðila á tölvuþjónustu frá einkaaðilum þátttöku hins opinbera í verslunarrekstri vernd og stuðning hins opinbera í landbúnaði kröfur til einkaaðila í rekstri þátttöku hins opinbera í rannsóknum þótt sumir þessara þátta kunni að vera á mörkum úttektar af þessum toga telur nefndin æskilegt að viðskiptaráðherra marki úttektinni í upphafi hæfilega rúman ramma sem tryggi að heildaryfirsýn fáist yfir verkefni sem opinberir aðilar sinna nú og gætu verið í höndum einkaaðila slík yfirsýn er nauðsynleg forsenda upplýstrar umræðu um hvort einhver sérstök sjónarmið kunni að réttlæta viðamikið hlutverk ríkisins á einstökum sviðum og þá að hvaða markmiðum sé stefnt með umfangsmeiri ríkisrekstri í samkeppnisrekstri en almenn viðskiptasjónarmið kalla á þá telur meiri hlutinn rétt og eðlilegt að jafnframt verði litið til þeirrar reynslu sem þegar hefur fengist af einkarekstri og einkaframkvæmd við verklegar framkvæmdir eða veitingu lögboðinnar þjónustu ríkis og sveitarfélaga hér á landi meiri hlutinn telur rétt að ráðherra leggi skýrslu um niðurstöðu athugunarinnar fyrir alþingi til umræðu í þeirri skýrslu geri ráðherra tillögur til alþingis um frekari athuganir ef hann telur þörf á slíku ég vil að lokum leggja það til